Nach wie vor. Fukushima hat gezeigt, dass alles, was schiefgehen kann, eines Tages tatsächlich schiefgeht.

Sehr viele Negativfaktoren kamen zusammen, und wenn es nicht das entschlossene Handeln der Europäischen Union und auch der USA gegeben hätte, wäre es möglicherweise zum Allerschlimmsten gekommen, zum Supergau und damit zu einer Wiederholung der großen Rezession des letzten Jahrhunderts. Das ist zum Glück nicht passiert. Aber wir haben in Europa jetzt die so genannte Schuldenkrise oder die Euro Krise. Und seit eineinhalb Jahren hält sie uns fest im Griff. Ich habe den Eindruck, dass die europäischen Entscheidungsträger seit eineinhalb Jahren nicht aktiv führen. Sie reagieren auf Verwerfungen der Märkte, auf Turbulenzen in den Märkten, aber sie agieren nicht vorausschauend auf der Basis einer klaren Vorstellung, wohin sie dieses Europa führen wollen. Das ist, was fehlt.

Hier greift unser Bericht ein. Er macht Vorschläge, wie die große Orientierung der zukünftigen Entwicklung der Europäischen Union und der Euro Zone aussehen soll.

Ich kann mir hier die Vertiefung sparen. Wichtig ist allerdings eines Europa ist an einer ausgesprochen kritischen Wegmarke. Wenn wir jetzt nicht den richtigen Weg einschlagen, dann werden wir noch nicht einmal den Status quo der erreichten Integration verteidigen können, sondern uns in der Regression wiederfinden.